Celem powinno być otwarcie się na naszych wschodnich sąsiadów. Jeśli mówimy tak często w tej Izbie o polityce wobec Ukrainy, o polityce wobec innych wschodnich sąsiadów, to myślę, że każdy, kto rozumie coś z historii Europy, zdaje sobie świetnie sprawę, że najlepszą polityką wobec naszych wschodnich sąsiadów jest dążenie do ruchu bezwizowego i przy okazji uzyskiwanie istotnych reform, które wpływają na wiele dziedzin życia w tych krajach.